A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete és annak finanszírozása.

Azt lehetne hinni, hogy az eltelt idő elegendő volt arra, hogy ez az Intézet azóta működjön.

Az Intézet ma egyetlenegy igazgatóból és asszisztenséből áll, és szeretném megköszönni a Költségvetési Bizottságnak és a jelentéstevőnek, Surján kollégának, akik figyelembe vették, hogy az Esélyegyenlőségi Bizottság bölcs dolgot javasol akkor, amikor azt mondja, hogy nem lehet a költségvetést mechanikusan kurtítani az idei merítés alapján, mert ha ezt tennénk, az Intézet jövőre sem lenne működőképes. Nemcsak a növekvő személyzeti kiadásokat kell a jövő évi költségvetésben biztosítani, hanem a tevékenységre szánt összeget is tartalékolnunk kell ahhoz, hogy az Intézet be tudja tölteni szerepét.